Magyarország polgárai az április 6 i országgyűlési választásokon ismét kétharmados felhatalmazáshoz juttatták a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szövetségét. Európában is egyedülálló, hogy egy pártszövetség egymás után kétszer alkotmányozó többséget szerezzen.

Visszautasították a gyűlöletkeltést, mely a valódi problémák helyett az ország nemzetközi lejáratásával foglalkozott, és visszautasították azt a populista propagandát is, mely az Európai Unióból való kilépés veszélyes programját tűzte zászlajára. A magyar polgárok arra adtak felhatalmazást, hogy a kormány folytassa a gazdaság rendbetételét és a munkahelyteremtést. Folytassa a szociális biztonság erősítését és a családok terheinek mérséklését. Ezek ma a magyar társadalom legfontosabb problémái, és ezek állnak pártszövetségünk programjának középpontjában.